Vielen Dank, Herr Kollege Cramer.

Das wäre eine Frage an Sie, Herr Kommissar Wann gedenkt die Kommission als Hüterin der Verträge ein Vertragsverletzungsverfahren gegen diese beiden Länder einzuleiten?